Efectivamente, el presupuesto es la herramienta fundamental básica, la que da soporte a todas las políticas de la Unión Europea la Política Agrícola Común, la política de cohesión, la de investigación, la política exterior. No tendrían ningún sentido si no hubiera un presupuesto que respaldara esas políticas. Y por eso hoy, en una época de crisis, con más razón aún, necesitamos, señor Comisario, un presupuesto fuerte que responda a las necesidades que hoy se nos presentan. Y, por eso, le pedimos que asigne los recursos a programas tan fundamentales como los programas de empleo, los programas de formación para los jóvenes o ese programa, echado abajo por el Tribunal de Justicia, de ayuda a los más necesitados. Y le pedimos también al Consejo que, por una vez, deje de pensar como un contable, que, por una vez, se ponga el sombrero de político y no haga las cuentas buscando cómo recortar los pagos, porque podemos acabar llegando al Tribunal de Justicia, ya que los pagos, como ha recordado usted, señor Lewandowski, son obligaciones legales derivadas de los compromisos adquiridos.